frú forseti ég vil endilega hvetja háttvirtum þingmanni árna johnsen til að halda áfram að lesa skýrsluna hins vegar mundi ég gjarnan líka vilja benda á ákveðna blaðsíðu sem ég held að geti einmitt verið líka mjög hollt fyrir þingmanninn að lesa það er áttunda bindi blaðsíður hundrað sjötíu og níu það er talað um lýðræðislega umræðu það er talað um það hvernig umræðan hefur verið hér á íslandi í íslenskum stjórnmálum og það er talað um hugtakið samræðustjórnmál hugtakið á rætur sínar í þeirri hugsjón að þingið sé vettvangur rökræðu sem tekur öðru fremur mið af almannahagsmunum markmið rökræðu er að lýsa upp málefni því verður hún að byggja á upplýsingum um staðreyndir mála og sá sem stundar rökræðu af heilindum leitast við að hafa það sem sannara reynist það snýst ekki um það að hafa betur en sá sem maður ræðir við heldur snýst það um það að ræða málefnalega um hlutina ég verð að segja það í framhaldi af því sem ég ræddi um varðandi bankana og það sem háttvirtur þingmaður sagði um að þetta hefði fyrst og fremst væntanlega þá að hans mati verið einstaklingarnir sem stjórnuðu bönkunum þar fóru offari það voru þeir sem fóru svona með okkur ég vil bara benda á að það er atvinnugrein sem við þekkjum mjög vel sjávarútvegurinn sem skuldar milli fjögur hundruð og fimm hundruð milljarða ég held að það sé eitt af því sem við þyrftum kannski að hafa í huga þegar við fullyrðum það að enginn úti á landsbyggðinni hafi nokkurn tíma farið offari í meðferð verðmæta og fjármuna þjóðarinnar